Monsieur le Président, Monsieur Langen, comme président de la commission PANA, vous avez été un excellent président et vous venez d'en faire la démonstration. Je vous invite dès lors à convaincre votre groupe, si vous ne voulez pas baisser le niveau d'ambition de ce rapport, de retirer toutes les demandes de votes séparés qui ont été déposées par votre groupe ou des amendements qui visent toujours, après avoir partagé un constat sur le scandale que représente